Nobenega napredka o nobenem od vprašanj, ki so bila na mizi. Če govorimo o migracijah, to ni migrantska kriza, nikoli ni bila. To je kriza institucij, je kriza vlad, ki se ne uspejo dogovoriti prav nič drugega kot zgolj, kako ljudi zaustaviti pred vse bolj zatesnjenimi mejami Evrope. Avstrijsko predsedstvo želi odpirati že sklenjene dogovore. V Evropskem parlamentu smo sprejeli celotno prenovo azilnega sistema in ta ostaja blokirana s strani članic. Kolikokrat ste si že zadali skrajne roke in obljubili preboj, pa ste vseeno prišli pred Parlament praznih rok?

Zaključki govorijo o okrepljenem sodelovanju z Afriko, boju proti tihotapcem z ljudi, povečanju mejne straže, hitrejšem vračanju ljudi, sprejetju varnostnega paketa, a niti besede ni o legalnih in pravnih poteh v Evropo. Prenova modre karte, edinega instrumenta za legalne migracije, ostaja blokirana. Vaših praznih besed ne moremo, niti ne želimo predajati evropskim državljanom ti namreč od nas pričakujejo zgolj učinkovito delovanje. In razprave, kot so danes, ko nekateri v tej dvorani širijo zelo nevarno sovražno retoriko, so močno neodgovorne, so politična podlost. Žal jih ni več v dvorani. In volitve se nezadržno bližajo, mi pa bomo zaradi nesposobnosti dogovorov med vladami pred volivce pristopili tako kot vi danes praznih rok. In kako je mogoče, da se še vedno ne zavedate, da bodo vsi problemi še veliko večji, če bo prihodnja sestava Evropskega parlamenta še manj proevropska? Zato ukrepajte, še preden bo prepozno za neko bolj razumno politiko in za razumno Evropo.